Ce texte repose sur quatre principes fondamentaux la non discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, de survivre et de se développer, et le respect des opinions de l'enfant. Trente ans pour construire un monde digne des enfants.

Respecter les droits de l'enfant consacrés dans la Convention, c'est permettre aux enfants de devenir des citoyens critiques, actifs, créatifs, responsables et solidaires.